virðulegi forseti stuðningur ríkisins við fráveituframkvæmdir sveitarfélaga er byggður á lögum frá níunda mars nítján hundruð níutíu og fimm númer fimmtíu og þrjú þeim hefur verið breytt í þrígang og síðasta breyting tengdist lengingu laganna það er því ákvæði hversu lengi hægt er að koma til stuðnings sveitarfélögunum við fráveituframkvæmdir lengingin fólst í því að lengja tímabilið frá þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og fimm til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og átta þannig að lögin virðast vera því miður útrunnin hvað þetta varðar spurningin er því frú forseti hvað tekur við hvað hyggst hæstvirtur umhverfisráðherra gera til að bregðast við því ásamt þeirri staðreynd að á liðnum árum hafa sveitarfélög fengið sífellt minni hluta endurgreiðslunnar til baka jafnvel fullkomna afneitun vegna þess að engir fjármunir voru til þannig þekki ég til sveitarfélaga sem voru í framkvæmdum á árinu tvö þúsund og átta það er því ári sem gildistími laganna stóð til að þeir fengu ekki eina einustu krónu endurgreidda af þeim framkvæmdum og af árinu tvö þúsund og sjö aðeins hluta frú forseti í frumvarpinu með upphaflegu lögunum var fjallað um kostnað á landsvísu og einnig per íbúa kostnaður per íbúa var áætlaður um þrjátíu til níutíu þúsund og að meðaltali var reiknaður kostnaður fjörutíu þúsund þannig að áætlaður kostnaður á landsvísu var talinn vera tíu milljarðar til þess að koma fráveitukerfinu í þokkalegt lag og var þetta unnið af nefnd sem hafði lagst yfir þetta á nokkuð ítarlegan hátt ýmislegt hefur gerst síðan á þessum langa tíma kröfur hafa vaxið meðal annars kröfur ríkisins kostnaður hefur aukist gríðarlega en einnig eru þær framkvæmdir sem þarf að fara í á ákaflega mismunandi hátt eftir því hvort um þéttbýli er að ræða eða dreifbýli hvort byggðin sé við sjó eða stórfljót sem er þá öflugur viðtaki samkvæmt þeirri hugmynd að lengi taki sjórinn við eða langt inni í landi staðreyndin er sú að kostnaður per íbúa er gjarnan tíu sinnum hærri eða þrjú hundruð til fimm hundruð þúsund og í einstaka tilfellum jafnvel mun hærri jafnvel ein milljón per íbúa dæmi má taka af þúsund manna sveitarfélagi með þrjá byggðakjarna inni í landi með auk þess sífellt þéttari byggð kostnaður þessa sveitarfélags við fráveitu hefur verið áætlaður milli átta hundruð og þúsund milljónir en ársvelta sveitarfélagi er sex hundruð milljónir hvernig á þetta sveitarfélag að geta staðið undir þessu því spyr ég hæstvirtur umhverfisráðherra hvernig hún hyggst bregðast við þeirri staðreynd að engir fjármunir eru til og að lögin eru útrunninn hvort það sé hægt að framlengja þau og einnig hvernig hægt sé að koma til móts við þau sveitarfélög sem hafa ekki fengið lögboðin framlög á síðastliðnum árum